laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö um staðgreiðslu opinberra gjalda lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt og lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar með síðari breytingum með vísan til hinna efnahagslegu áfalla sem hér hafa dunið yfir á síðustu vikum og mánuðum og í samræmi við verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar er með frumvarpi þessu þeim einstaklingum sem greitt hafa viðbótariðgjald í séreignarsjóði gert kleift að nota þá fjármuni tímabundið að ákveðnu marki sem að öðrum kosti væru bundnir til sextíu ára aldurs lagt er til að bætt verði við lög númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða ákvæðum til bráðabirgða sem heimila útgreiðslu séreignarsparnaðar að hámarki einni milljón króna auk þess eru með frumvarpinu lagðar til fáeinar minni háttar lagfæringar á þeim lögum samkvæmt frumvarpinu geta allir sem eiga frjálsan séreignarsparnað leyst út allt að eina milljón króna á tímabilinu fyrsta mars tvö þúsund og níu nái frumvarpið lögfestingu fyrir þann tíma og til október tvö þúsund og tíu fjárhæðin greiðist út með jöfnum mánaðarlegum greiðslum að frádreginni staðgreiðslu opinberra gjalda í níu mánuði frá því að beiðni um útgreiðslu er lögð fram hjá vörsluaðila útgreiðslutími styttist þó hlutfallslega ef um lægri fjárhæð en eina milljón króna er að ræða þessi leið er fyrst og fremst hugsuð til að koma til móts við þá sem eiga í tímabundnum fjárhagserfiðleikum til dæmis vegna atvinnumissis eða af öðrum ástæðum ekki er það þó gert að skilyrði að viðkomandi eigi í skilgreindum tilteknum fjárhagserfiðleikum heldur eiga allir kost á þessari fyrirgreiðslu enda er um eign hvers og eins að ræða hins vegar má gera ráð fyrir því að þessi kostur höfði fyrst og fremst til þeirra sem eiga í einhverjum fjárhagsvandræðum í ljósi þess hversu verðmætt sparnaðarform séreignarsparnaðurinn er fyrir flesta frumvarpið gerir ráð fyrir því að skuldheimtumönnum sé óheimilt að krefjast þess að skuldarar taki út séreignarsparnað sinn í lífeyrissjóðalögunum er kveðið á um að séreignarsparnaður sé ekki aðfararhæfur markmiðið með þessu ákvæði er þannig að vernda þennan rétt sem menn hafa gegn aðför eftir að útgreiðsla séreignarsparnaðar er hafin getur rétthafi afturkallað beiðni um útgreiðslur hvenær sem er og skal þá hætt þeim útgreiðslum sem eftir eru til rétthafa og njóta þær þá áfram fyrrnefndrar verndar í frumvarpinu er gert ráð fyrir að þessar útgreiðslur séreignarsparnaðar komi ekki til skerðingar á barnabótum vaxtabótum eða atvinnuleysisbótum er þetta gert til að gæta samræmis í aðgerðum ríkisstjórnarinnar og til þess að aðgerðin sem slík nái markmiði sínu þess er tekið í þeim köflum frumvarpsins sem lúta að ákvæðum um breytingar á lögum númer níutíu frá tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt og breytingu á lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar sem sagt í fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins þá er í frumvarpinu lagt til að vörsluaðilum séreignarsparnaðar verði heimilt að fresta útgreiðslu séreignarsparnaðar sem frumvarp þetta fjallar um að uppfylltum ákveðnum skilyrðum skilyrði fyrir frestuninni er að hún sé almenn og einungis beitt ef sérstakar ástæður mæli með því og hagsmunir eigenda sparifjár séreignarsparnaðar krefjist jafnframt er skylt að frestun á útgreiðslum skuli þegar tilkynnt fjármálaeftirlitinu og að hún sé háð samþykki þess reynt gæti til dæmis á þetta ákvæði ef vörsluaðili stendur frammi fyrir svo miklum kröfum um útgreiðslur að ekki sé unnt að mæta þeim nema með sölu eigna sem tekið getur einhvern tíma áætlað er að um tvö hundruð milljarðar króna séu í frjálsum séreignarsparnaði í skilningi þessara laga í dag og að um fjörutíu prósent af því sé í fjárhæðum að ein milljón króna eða um níutíu milljarðar króna samtals erfitt er hins vegar að meta af einhverri nákvæmni hversu margir muni nýta sér framangreinda heimild til útgreiðslu á séreignarsparnaði verði frumvarpið að lögum þess ber að geta að við vinnslu frumvarpsins var sú leið einnig skoðuð að opna á að rétthafar séreignarsparnaðar fengju að nýta til dæmis helming þess sem þeir eiga umfram eina milljón króna í séreignarsparnaði upp að tilteknum mörkum til þess að greiða niður veðlán sem kunnugt er hafa húsnæðislán sem og önnur lán hækkað verulega á síðustu mánuðum vegna verðbólgu og gengisfalls krónunnar og með þessari leið væri því verið að veita einstaklingum ákveðinn möguleika á að bregðast við þeirri þróun og lækka greiðslubyrði veðlána sinna en horfið var frá því að svo stöddu þar sem talið var að slík opnun gæti til viðbótar því sem hér er fyrir mælt skapað raunverulega hættu á greiðsluvandræðum hjá sjóðunum flestir vörsluaðilar séreignarsparnaðar ávaxta lífeyrissparnað viðskiptavina sinna í safni verðbréfa en slíkt safn er að sjálfsögðu ekki alltaf mögulegt að innleysa að fullu á skömmum tíma án tjóns fyrir þá sem sparnaðinn eiga enda er lífeyrissparnaður að meginstefnu til langtímafjárfesting því til viðbótar kemur að nú er viðbúið að vörsluaðilar eigi í söfnum sínum verðbréf sem hafa mun lægra markaðsvirði nú en ef þau yrðu innleyst síðar vegna þess sérstaka efnahagsástands sem ríkir og jafnvel að slík bréf gætu verið óseljanleg með öllu það er rétt að undirstrika

þannig yrðu auðseljanlegustu eignirnar til dæmis ríkisskuldabréf seldar fyrst en lakari eignir sætu eftir með tilheyrandi skaða fyrir þá rétthafa sem ekki kjósa að nýta sér hina tímabundnu heimild til útgreiðslu séreignarsparnaðar var því að ráði að stíga ekki stærra skref en hér er lagt til að safn stöddu en að sjálfsögðu rétt og skylt að skoða það áfram hvort mögulegt verði að opna fyrir slíkar leiðir síðan og í ljósi þess hvernig gengur eftir að útgreiðslan er hafin á grundvelli ákvæða frumvarpsins til að leggja áherslu á og undirstrika að með þessum aðgerðum er alls ekki ætlunin að raska í grundvallaratriðum því fyrirkomulagi

lífeyrissjóðakerfinu í heild sinni þá er lagt til í fimmtu grein frumvarpsins a lið að heimilt sé að greiða hærri fjárhæð á tímabili þessarar aðgerðar en við lýði er í dag skattfrjálst inn á séreignarsparnað eða sex prósent í stað þeirra fjögur prósent sem almennt gilda vonandi leiðir það til þess að þeir sem í aðstöðu til og vilja nýta sér auknar inngreiðslur á þessu tímabili sem að sjálfsögðu kemur kerfinu til góða og gerir því að hina hliðina auðveldara að ráða við það álag sem útgreiðslurnar fela í sér að öðru leyti virðulegi forseti tel ég að frumvarpið skýri sig sjálft og um þjóðhagsleg áhrif þess og tekjuáhrif fyrir ríkissjóð vísa ég í fylgiskjal frá fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins þar sem fram kemur meðal annars að þjóðhagsleg áhrif þessarar aðgerðar eru jákvæð og

miklu niðursveiflu sem við höfum nú lent í frekar en hitt en þau áhrif snúast að sjálfsögðu við eðli málsins samkvæmt á síðari stigum og geta leitt til heldur hægari hagvaxtar síðar áhrifin á tekjur ríkis og sveitarfélaga eru augljóslega nokkur þar sem staðgreiðsla er dregin af útgreiðslunum eins og reglur kveða á um en það fer að sjálfsögðu alfarið eftir því hvað margir nýta sér þennan möguleika hver hin raunverulegu tekjuáhrif eða tekjuauki fyrir ríki og sveitarfélög verður það er einnig rétt að geta þess að í frumvarpinu er komið nokkuð til móts við vörsluaðilana í fjórða grein þar sem lögð er til breyting á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö um staðgreiðslu opinberra gjalda og vörsluaðilanum heimilað að hafa nokkuð svigrúm um skil á staðgreiðslunni eða allt að tveimur mánuðum umfram það sem almennar reglur kveða á um það er einnig rétt að árétta að aðrar ráðstafanir sem þessu tengjast svo sem eins og þær að tekjur sem menn fá með þessu skerði ekki atvinnuleysisbætur barnabætur og vaxtabætur eru að sjálfsögðu bundnar við tímabil þessarar aðgerðar og í því skyni gerðar að hún nái markmiðum sínum og komi því fólki að fullu til góða sem kýs að fara þessa leið til að bæta aðstæður sínar við erfiðar aðstæður að þessu sögðu frú forseti þá legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og